končni cilj, ampak da pridemo do tega končnega cilja, ne moremo mi reči, s prvim prvim dva devetnajst ali pa s prvim prvim dva dvajset bo v Sloveniji veljal brezplačni vrtec za vse, en člen v zakonu in je stvar rešena. Ne moremo, zato ker se zavedamo odgovornosti, ki jo prinaša ta zaveza, in zato ker se zavedamo, kaj vse je pač potrebno narediti, kakšne korake je potrebno narediti, da pridemo do ugotovitev, na kakšen način je to najbolje, speljati. Bili so tudi v preteklosti, ne vem, če to ni bilo predstavljeno, ampak bili so v preteklosti, že kar nekaj let nazaj sicer, narejeni izračuni, kaj bi pomenilo, če damo skupaj maso, celotno maso, ki se namenja za otroške dodatke, in celotno maso, ki se, torej, olajšav dohodninskih za vzdrževane družinske člane, torej za otroke. Prišli smo do tega, da če bi uvedli univerzalni otroški dodatek, kjer torej vsak otrok v državi, od nič do osemnajstega leta dobi enako višino otroškega dodatka, da bi to pomenilo znesek približno petdeset evrov na otroka. Mi pa vemo, da danes imamo razpon od nič do, mislim da, sto šestdeset evrov višine otroškega dodatka. Torej, bi bila ta porazdelitev spet, ne, ne vem koliko pravična iz tega vidika. Univerzalnost je seveda v neki družbi, kjer so vsi pogoji optimalni tista ta prava. Zato ker z univerzalnostjo daješ pravo sporočilo, z z univerzalnostjo daješ spodbude tiste, ki so jim, ne, namenjene, in pač otroški dodatek, to smo vedno govorili, ni, ni, ukrep, ali pa vsaj zagotovo ne v celoti, ukrep socialne politike, ampak je zlasti prvenstveno ukrep družinske politike. Ampak če mi v družbi, ki pa ni optimalna, ker nobena družba ni optimalna, želimo zagotoviti čim višjo kakovost življenja za ljudi, še zlasti za družine in še zlasti za otroke, potem je pa treba, težiti k ciljanosti ukrepov in takrat potem je to univerzalnost, če zagotavljamo univerzalnost, treba zagotavljati pri javnih storitvah. Ker tam mora biti zagotovljena enaka kakovost in enaka dostopnost za vse. In če to zagotovimo, dosegamo zniževanje neenakosti v družbi. In prej, ko je bilo rečeno, da pri nas ne moremo govoriti o enakosti otrok, pa ne o enakopravnosti otrok, ampak lahko govorimo o enakovrednosti otrok, veste, še vedno pri nas velja načelo enakosti. In to načelo enakosti govori tako o enakih pravicah, kot o enaki obravnavi, kot o nedopustnosti razlikovanja glede na katerokoli osebno okoliščino. In tako razlagamo tudi enakost spolov, pa tudi vse druge enakosti v družbi. Ne gre za istost, gre za enakost. In ta enakost je definirana, ni kar tako na pamet izmišljena. Ima svoje razloge, ima svoje posledice in ima tudi usmerjenost, ne zato, ker smo si mi to izmislili, ampak ker tudi vse tiste mednarodne integracije, v katerih sodelujemo, težijo k tem istim ciljem in smo se jim dolžni, jih uresničevati ali pa vsaj približevati. Tako da, če zaključim, naš skupni cilj seveda mora biti zagotavljanje čim višje kakovosti življenja ljudi na splošno, družin in otrok. Tudi ob sprejemanju nekaterih drugih predpisov s področja družin, s področja otrok, s področja družinske politike, je bilo jasno rečeno, da je družina pri nas tista osnovna in temeljna celica in da je otrok tisti ali pa da so otroci tisti, kateri morajo biti še posebej zaščiteni in še posebej pač mora biti sistem vzpostavljen v njihovo, korist. Zato, kar se tiče sporočilnosti, sporočanja, naravnanosti, tukaj ne bi smelo biti nobenega dvoma in nobenih razlik, kaj si želimo vsi skupaj. Poti do tja so pa očitno različne in ravno zato imamo tudi različna stališča, katere zakonske predloge podpreti ali ne, kateri ukrepi, katere rešitve bojo pripeljale do teh skupnih ciljev in po kakšni poti bomo šli. Ampak saj to je tudi eden od čarov parlamentarne demokracije. Hvala lepa.